Señor presidente, una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de algún tipo de violencia, y, por eso, celebrar hoy este debate, cuando hace un año que la Unión Europea firmó el Convenio de Estambul, creo que es una señal fundamental para trasladar la necesidad de seguir comprometiéndonos y seguir trabajando en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Quiero agradecer el discurso tan comprometido del señor Timmermans al respecto, porque es cierto que necesitamos muchas voces unidas en este sentido. También reconozco que me ha sorprendido escuchar la voz de la Presidencia al respecto de esta cuestión, cuando Bulgaria se encuentra dentro de los países que todavía no han asumido la necesidad de ratificar el Convenio de Estambul. Es una obligación moral. Es una obligación de todos los Estados miembros de la Unión Europea luchar contra la violencia contra las mujeres, porque necesitamos medidas legislativas que nos comprometan, porque necesitamos poner en marcha todas y cada una de las acciones en los distintos niveles para acabar con la mayor lacra social que tiene en estos momentos el mundo. Las mujeres están siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, y eso no merece la impasibilidad de nadie.